virðulegi forseti ég vil lýsa ákveðinni ánægju með að fá þetta tækifæri til að ræða um efnahagshrunið og endurreisnina en verð samt á sama tíma að segja að auðvitað litast þessi umræða öll í dag dálítið af því að við bíðum niðurstöðu rannsóknarskýrslunnar sem von er á innan nokkurra vikna það er mín skoðun að hæstvirtur forsætisráðherra hafi notað stóran hluta ræðu sinnar til að fara í einhvers konar pólitískt uppgjör við hluti eins og einkavæðingarferlið og stjórnartíð sjálfstæðisflokksins í samstarfi með öðrum flokkum á fyrri tímum í stað þess að tala um það sem brennur á flestum sem er aðdragandi og orsakir falls bankanna og svörin við því hvernig við ætlum að hefja og tryggja örugga endurreisn varðandi þá stöðu sem hér var uppi fyrir um það bil ári síðan þá er það rétt sem fram kom í máli hæstvirts forsætisráðherra þá stóðum við frammi fyrir gríðarlega miklum ógnum þá hafði fjármálakerfið á íslandi hrunið þá höfðum við í marga mánuði leitað að lánsfé til að byggja gjaldeyrisvaraforðann víða um heim án árangurs þá stóð krafan veik fyrir og var að falla eða skuldir heimila og fyrirtækja voru að vaxa það stefndi í að ríkissjóður mundi missa stóran hluta sinna tekjustofna og efla þurfti traust á efnahagsstjórn íslands við þessar aðstæður tel ég að hafi verið rétt í upphafi að leita til alþjóðagjaldeyrissjóðsins ég tel að við höfum á þeim tíma ekki haft marga aðra valkosti það er eitt sem skiptir máli í því samhengi það er að þegar horft er til baka höfðu við svo sem ekki neina glæsilega sögu að selja þegar litið var til viðskiptajöfnuðar við önnur lönd þá höfðum við verið með halla á viðskiptajöfnuði ár eftir ár aftur í tímann og þeir sem komu hingað til að taka út stöðuna höfðu svo sem enga sérstaka ástæðu til að ætla að það væri bjart fram undan í íslensku efnahagslífi þess vegna tel ég að þetta hafi verið skynsamlegt og nauðsynlegt og þetta skynjuðum við líka hjá þeim löndum sem hefðu gefið undir fótinn með að veita einhverjar lánveitingar til vildu tryggja að til staðar væri traust og ákveðið efnahagsplan sem lánin mundu nýtast til að styðja það var af þessari ástæðu og það var við þessar kringumstæður sem ákveðið var að ganga til samstarfs við alþjóðagjaldeyrissjóðinn fyrir um það bil ári síðan síðan hefur ýmislegt breyst það hefur til dæmis breyst að frá þeim tíma höfum við verið með jákvæðan afgang af vöruviðskiptum við útlönd með jákvæðan afgang í ellefu mánuði þetta skiptir verulega miklu máli það hefur líka breyst að í upphafi var gert ráð fyrir því að við mundum með reglubundnum hætti draga á lánin frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og að áætlunin með honum yrði endurskoðuð og eins og menn vita átti það að gerast síðast í febrúar á þessu ári en það hefur ekkert af því orðið þannig að lánin sem við þá töldum okkur hafa til ráðstöfunar á þessu ári til að styrkja gjaldeyrisvaraforðann og koma okkur aftur á lappirnar hafa ekki verið til ráðstöfunar og þess vegna heldur ekki lánin sem áttu að koma þeim til viðbótar frá norðurlöndunum þetta hefur breyst þess vegna er það sem ég er þeirrar skoðunar að við eigum að taka ætla endurskoðunar áætlunina með alþjóðagjaldeyrissjóðinn við eigum að velta því fyrir okkur hvort staðan sem þá var uppi sé svo gerbreytt að það kunni annað að eiga við núna og önnur úrræði geti verið skynsamleg

og við höfum ekki algerlega frjálst val um það með hvaða hætti við nýtum þá fjármuni þegar öllu er á botninn hvolft þá er ég þeirrar skoðunar af því að þessi umræða snýst öll um það að efla traust á landinu þannig að fólk hafi þá sýn og þá trú á íslensku efnahagskerfi að við getum staðið á okkar eigin fótum og átt fyrir okkar eigin reikningum þá tel ég að það sé miklu líklegra til að efla þetta traust að snúa viðskiptajöfnuðinum við eins og við höfum nú þegar gert komið með raunhæfa áætlun um endurbyggingu efnahagslífsins og þar með talið í ríkisfjármálum sem sýnir fram á það að innan tiltölulega skamms tíma munum við íslendingar hætta að eyða meiru en við öflum

og ekki óhófleg heldur skynsamleg og nauðsynleg skuldsetning þetta eru þættirnir sem munu tryggja það að traust vex að nýju á íslensku efnahagslífi og hingað leitar að nýju fjármagn til atvinnustarfseminnar og vegna þess sem við þurfum af öðrum ástæðum að tryggja það gerist eða með því að hlaupa til út um allar jarðir og taka lán það eitt og sér mun ekki afla okkur trausts það að við höfum bil ráðstöfunar

það er rétt sem hæstvirtur forsætisráðherra sagði að prógrammið með alþjóðagjaldeyrissjóðnum snerist annars vegar um að fá lán sem við ekki höfðum og hins vegar um það að afla trausts á íslensku hagkerfi hvort tveggja hefur mistekist en ég tel að við getum fengið hið síðar nefnda af eigin rammleik

versna en við erum greinilega dálítið ósammála um hvernig á að fara að þessu en það er vel hægt að greiða úr þeim ágreiningi svo er auðvitað ólík sýn á það hvernig við getum að nýju aukið tekjurnar en festumst ekki í þeirri hugsanavillu að við eigum allt undir því að taka risastór lán og látum ekki setja okkur þá afarkosti að ef við göngumst ekki við pólitískum afarkostum í icesave málinu þá muni enginn treysta okkur til frambúðar það er bull það stenst enga skoðun að vera með þann málflutning í þessum sal það er algert rugl við höfum nú þegar gert miklu meira heldur en hægt er að ætlast til af einni þjóð að hún taki á sig sem nýjar skuldbindingar vegna falls bankanna vegna skulda einkafyrirtækja að slík þjóð taki á sig í ríkisskuldir í skuldir almennings í landinu við erum nú þegar búnir að rétta út sáttarhönd í icesave málinu og höfum gert miklu miklu meira heldur en hægt var að ætlast til menn hafa áhyggjur af því að núna síðar í þessum mánuði kunni að falla á innstæðutryggingarsjóðinn allar hans skuldbindingar en ég segi bara er það ekki kærkomið

er þá ekki bara kominn traustur farvegur og er hann ekki bara handan hrunsins síðar í þessum mánuði tækifærið sem við kannski höfum

þá höfum við ekki gert nóg það er alger fásinna að fallast á allar þeirra kröfur að gera alla heildarskuldina að skuld íslensks almennings langt fram í framtíðina þannig að meira að segja þegar litla dóttir mín sem núna er fimm ára verður á mínum aldri þá verður ekki enn þá búið að borga skuldina það er alger fásinna að taka að sér slíkar skuldbindingar að fullu án þess að það hafi verið reynt að láta reyna á slíkt fyrir dómstólum það er allt annað að gera sátt í málinu þar sem báðir aðilar leggja eitthvað af mörkum en hér er um það að ræða að krafan er að íslendingar taki allt á sig varðandi það sem komið var inn á í skýrslu forsætisráðherra um það sem brást það var margt sem brást ég get tekið undir það að flestir af þeim liðum sem hún taldi upp í ræðu sinni brugðust

eftir atvikum hefðu komið til góðs ef eftir þeim hefði verið farið á sínum tíma viðraði formaður sjálfstæðisflokksins sínar hugmyndir um takmörkun á eignarhaldi bankanna hverju var þá haldið fram í umræðunni þá var því haldið fram að þessar hugmyndir væru einungis til komnar til að viðhalda einhverri

til að tryggja það að einhverjir tilteknir aðilar mundu fara með hámarkseignarhlutinn og aðrir kæmust ekki að nú er öllu snúið á hvolf nú eru þeir sem þessu héldu fram mennirnir sem vildu ekki dreifða eignaraðild það er allt rétt sem fram kom hjá háttvirtum formanni framsóknarflokksins áðan að það fór eins fyrir bönkunum sem áður höfðu verið í einkaeigu og voru ríkisvæddir og hinum sem aldrei voru í ríkiseigu og voru komnir í tiltölulega langt eignarhald menn skulu líka hafa þetta í huga það fór eins fyrir bönkunum í frakklandi og það fór eins fyrir bönkunum í bandaríkjunum og í bretlandi þó að menn hafi eignað sjálfstæðisflokknum ýmislegt þá geta menn ekki kennt honum um það sem þar gerðist og þegar maður í störfum sínum fyrir þingið hittir þingmenn eða eftir atvikum ráðherra annarra landa eins og til dæmis þegar evrópumálaráðherra frakklands var hér um daginn þá gaus upp úr honum reiðin það sauð á honum vegna þess að hann var svo reiður út í bankamenn síns heimalands hann talaði um hve regluverkið hefði brugðist það reyndar gerði líka hæstvirtur forsætisráðherra í gær þegar hún fór yfir regluverkið sem brást í icesave málinu þá var þingheimi kynnt að við hefðum orðið fórnarlömb þess eins og sagði í ræðu hennar í gær með leyfi forseta að allar þjóðir sem við eigum helst samskipti við bæði austan hafs og vestan töldu nauðsynlegt að verja gallaðar fjármálareglur til að forða áhlaupi á banka víða um heim við stóðum ein og gerum það enn í icesave málinu þetta var sannleikurinn í gær núna er þetta allt sjálfstæðisflokknum að kenna og glæframönnum í bönkum vissulega fóru menn glannalega í bönkunum og greinilegt er að eftirlit brást á íslandi það er greinilegt og reglurnar sem þarf að taka til endurskoðunar varðar þessi atriði sem komið var inn á eins og krosseignatengslin það er augljóst lánveitingar til eigenda bankanna eru atriði sem greinilega fór úr böndunum á íslandi það er augljóst hámarkslán til einstakra aðila þetta þarf að endurskoða sum lönd fara þá leið að þeir sem vilja fara með stóran eignarhlut í banka hafi því sem næst engar heimildir til lántöku hjá sama banka betur hefði farið á því í aðdraganda hrunsins en þessi atriði verða auðvitað öll betur á dagskrá og nánar þegar við komum saman í til að ræða rannsóknarnefndarskýrsluna þegar hún birtist ég tel að þegar við horfum fram á veginn eigum við og höfum fullt tilefni til að líta til þeirra styrkleika sem við höfum við höfum enn hér á íslandi hvað mesta landsframleiðslu á mann við höfum sterka innviði og mjög öfluga atvinnuvegi ef við horfum á klassísku grunnatvinnuvegina á íslandi þá eru þeir vel tæknivæddir og hafa nýtt undanfarin ár til að endurnýja til að mynda skipaflotann og þær verksmiðjur og fyrirtæki sem hafa verið byggð upp og eru til dæmis í orkufrekum iðnaði eru af nýjustu tækni og bestu gerð með frábæra framlegð og góða og trausta framleiðslu

og fjárfestingin sem stundum gleymist og við vitum öll hve er mikilvæg menntunin góðærið var nýtt til að fjárfesta í henni þess vegna er til staðar í landinu í dag ung kynslóð betur menntuð heldur en nokkur önnur kynslóð sem hefur vaxið úr grasi í þessu landi við eigum allt undir því að hún leggi ekki upp laupana og fari af landi brott heldur taki þátt í verkefninu sem er fram undan það getum við vel fengið hana til að gera ef við bara drögum aðeins frá augunum svartsýnina og komum krafti þor áræði og bjartsýni af stað inn til þjóðarinnar því miður mun það ekki gerast ef menn halda áfram í þessu karpi sem oft vill verða á þinginu við viljum í stjórnarandstöðunni vera með uppbyggilega stjórnarandstöðu en við þurfum auðvitað trausta ríkisstjórn til að leiða